In wenigen Tagen werden wir eine umfassende Kommunikation für Tunesien vorlegen. Es ist auch vorgesehen, dass wir das Budget, die finanziellen Aufwendungen, für Tunesien nahezu verdoppeln in der Größenordnung von etwa 300 Millionen Euro pro Jahr.

Hier gibt es auch einige interessante Programme einiger europäischer Mitgliedstaaten. Wir brauchen hier das Zusammenwirken zwischen der Ausbildungsseite und der Wirtschaftsseite. Aber ich darf auch jene Damen und Herren, die in den nächsten Tagen vonseiten des Parlaments nach Tunesien fahren, einladen und bitten, bei ihren Gesprächspartnern darauf zu dringen, dass auch die notwendigen Reformen stattfinden. Denn wenn man Unternehmen anlocken möchte, dann muss man auch die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen. Da ist sicherlich noch wie es so schön heißt room for improvement

Das ist erstmalig der Fall und zeigt eben, dass sich die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Tunesien weiter vertiefen.

Und eine letzte Bemerkung.

Es ist das einzige Land, das in der Region praktisch mit allen Nachbarländern on good terms ist, und das sollte und muss auch genutzt werden, um dort die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die Stabilität voranzutreiben.